15 stycznia zapytaliśmy Komisję Europejską o podstawy prawne ingerencji Komisji w wewnętrzne sprawy Polski.

Minęły trzy miesiące i nie uzyskaliśmy odpowiedzi, choć termin na jej udzielenie wynosi sześć tygodni.

Apeluję, aby do czasu wskazania podstawy prawnej głosowanie zostało odroczone.